Das würden wir doch eigentlich erwarten! Wir haben erlebt, dass verwaltungstechnisch abgearbeitet wurde, was am Ende der Amtszeit eben noch auf dem Tisch gelegen ist. Ich hätte mir mehr erwartet!

Diese Chance hat er leider verspielt!